megi störf alþingis hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþings sem er að hefjast verða landi og þjóð til heilla fyrir hönd okkar alþingismanna heilsa ég starfsfólki alþingis og vænti þess að við megum eiga góða samvinnu við það eins og